Europa wird die führende Rolle als größter Wirtschaftsraum in der Welt nur verteidigen können, wenn es die Führerschaft in der Entwicklung und Nutzung neuer Technologien übernimmt.

Durch neue Funkfrequenzpolitik müssen wir große Übertragungskapazitäten und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten sicherstellen. Eine übergeordnete Frequenzplanung und verwaltung auf europäischer Ebene ist dabei zweifellos weniger zweckmäßig, da ja auch die Kommission betont, dass dies in den einzelnen Mitgliedstaaten gut und effizient erfolgen kann. Eine koordinierende Rolle wäre jedoch sicherlich wünschenswert. Trotz der hohen Kosten ist meiner Meinung nach auch die Bereitstellung von Glasfasernetzen zu forcieren.

Das ist wahrscheinlich die Folge von unentschlossener Politik und zuviel Bürokratie.